Meine Fraktion ist froh darüber, dass der Militärputsch gescheitert ist.

Wir sehen das in diesen Tagen wieder. Wir brauchen die Türkei für den Friedensprozess in Syrien, wie wir Iran und Saudi-Arabien dafür brauchen, und das sollten wir nicht zerstören. Das ist ein wichtiges Land in dieser Frage, wie wir wissen. Und wir brauchen dieses Land im Kampf für die Lösung der Flüchtlingsprobleme.

Ich glaube, das sollten wir nicht zerstören. Und wenn die Menschenhändler nicht mehr zum Zuge kommen, keine Menschen mehr im Mittelmeer sterben, dadurch weniger Menschen kommen, sollten wir das positiv sehen. Wir haben gemeinsame wirtschaftliche Interessen. Die Mitgliedschaft der Türkei ist davon losgelöst. Das hat eigene Kriterien, und diese Kriterien erfüllt die Türkei gegenwärtig nicht, insbesondere im Bereich der Meinungsvielfalt und vielen anderen Fragen. Aber das ist eine andere Problematik. Wir sollten das nicht